Danes sva se z Gajo odpravili po nakup v Mercator. Pred prihodom v trgovino sva pregledali celoten katalog. Kaj ponujajo, kakšne so akcije, kaj imajo, kaj se splača. S seboj sva vzeli tudi kupone s popusti. Kuponi so se nanašali na izdelke Palmolive, na zobno pasto, na izdelke za nego obraza L'Oréal in pa izdelke za nego telesa Afrodita. Ob predložitvi kupončka je Mercator ponudil petindvajset procentov popusta. Pri zobnih pastah pa je bilo tako, da če si kupil eno, si imel drugo gratis. V katalogu je bila tudi top akcija tedna, kjer je bilo alpsko mleko, Lino, margarina in maslo Mu, Abc namazi in pa šunka. Z Gajo sva se najprej odpravili na oddelek zelenjave in sadja. Kupile sva solato, krompir, čebulo, česen, korenček, od sadja pa sva kupili banane in lubenice. Nato naju je pot vodila na oddelek kruha. koliko vrst kruha se danes najde na policah. Spomnim še, ko sem bila še majhna, so imeli dva, tri, štiri ali pet, največ šest vrst kruha in zmeraj si vedel, kaj si kupil. Danes je toliko vrst kruha, da se resnično težko odločiš, katerega bi izbral. na oddelku pijač sva kupili Radensko, sva kupili sok Pingo in, dve pivi. Potem sva se odpravili na oddelek papirnatih brisač, kjer sva kupili wc papir, papirnate robčke, toaletne robčke, potem sva kupili še čistila, kot so cet za posodo, mehčalec, prašek. Nato sva se odpravili na oddelek kozmetike. Na oddelku kozmetike sva kupili, šampon za lase, šampon za tuširanje in zobne paste. nekaj časa sva se ustavili tudi na oddelku z začimbami, kjer sva kupili, česen v prahu in, baziliko. Trgovina je bila kar polna, ljudi je bilo veliko, še vedno so se sprehajali z maskami. Tu in tam si koga videl tudi brez maske, tudi prodajalka, s katero sva kontaktirali, in je nalagala, artikle na police, ni imela maske. Oglasili sva se tudi na oddelku mesa in mesnih izdelkov, kjer so imeli največjo ponudbo čevapčičev, ražnjičev, pleskavic iz žara. Največ ponudbe so imeli izdelkov Ave in pa Iz dežele. Od čevapčičev so to bili leskovački, sarajevski, goveji in telečji, dobil si tudi puranje, s sirom, piščančje, do klasičnih čevapčičev, saj je sedaj sezona, ko ljudje zopet se lahko družijo, prirejajo piknike. Zaradi tega je ponudba tovrstnih izdelkov iz žara zelo aktualna in tudi s Pika kartico je možno dobiti dvajsetprocentni popust. Ustavili sva se tudi na oddelku z revijami, časopisi, kjer sva kupili Večer in, sobotni Dnevnik. S polno košarico izdelkov sva takoj šli do blagajne, kjer je vljudna blagajničarka hitro postregla in obračunala vse izdelke. Plačali sva s Pika kartico, račun je znašal skoraj petdeset evrov. Nato sva izdelke dali v avto in se odpeljali na sladoled v bližini. Tam sva se usedli na klopco, pojedli vsaka svojo kepico sladoleda, da sva se olajšali po napornem nakupu. Kmalu pa sva ugotovili, da je najbolje še ne iti takoj domov in opraviti še, kar nujno potrebujemo. jaz sem namreč nujno potrebovala, copate za prosti čas oziroma teniske. Zato sva se z Gajo odpravili do, Deichmanna na Tržaški cesti, do trgovine s čevlji. Tudi v tej trgovini je bilo danes v soboto kar nekaj obiskovalcev. ljudje so hodili prav tako z maskami, bilo je tudi nekaj otrok. Kupovali so predvsem, poletne, sandale, čevlje za v vodo, natikače, japonke. Mama je dolgo časa porabila, da je sploh kaj izbrala. Na koncu je našla, v akciji tenis copate, ki so stali nekje okrog trideset evrov. Poskusila jih je, imeli so njeno številko, in sva tako tudi tukaj opravili ugoden nakup. Po obeh opravljenih nakupih pa sva se z Gajo odločili, da še ne greva domov. Vreme je bilo sončno, vroče, v stanovanju, kjer stanujeva, pa ni klime in nama je še toliko manj udobno. Zato sva se odpravili in odpeljali v Duplek v wake park. V wake park v Dupleku imajo smučanje na vodi, sankanje na vodi, osvežilna bifeja zraven, kjer se lahko usedeš, spiješ dve, tri pijače in opazuješ naključne obiskovalce, ki se sprehajajo, nekateri si postavijo ob ob vodi, koce, se, sončijo, najbolj pogumni celo skočijo v vodo in se osvežijo. Koliko stopinj ima jezero v Dupleku, ne vem, zame je bila voda zelo hladna. Ampak kar nekaj, obiskovalcev se je kopalo, tudi malih otrok, ki so plavali z obročki in, rokavčki. Veliko, na drugi strani, je bilo ribičev, ki so v senci sedeli pod smrekami dreves in potrpežljivo čakali na svoj ulov. Najbolj predrzni oziroma najbolj pogumni pa so bili tisti, ki so se ki so se upali voziti, po vodi z, tole desko za vodo, ne. ena ura takšne vožnje stane nekje okrog, trideset evrov. Okrog, Dupleškega jezera so sprehajalne poti, del poti je na sončni strani, polovica, dobra polovica poti pa se nahaja med gozdovi oziroma med drevesi, tako da pot okrog jezera sploh ni naporna. Po končanem obisku v wake parku in poti na na in poti domov pa sva ugotovili, da ima jutri teta od Gaje rojstni dan. Stara bo štiriintrideset let. In seveda zadnji trenutek zopet je potrebno darilce. Zato sva se odpravili še v Europark, čeprav z zadnjimi močmi. Edina sreča je ta, da je velik parkirni prostor, kjer avtomobila ni potrebno pustiti na soncu in, celotna stavba Europarka, trgovskega centra, je klimatizirana. Tako da je, brskanje in iskanje po trgovinah prav prijetno, čeprav v nekaterih trgovinah klima deluje pretirano in je zelo hladno. Po odločitvi, kaj bova ji kupili, sva se odločili, da pojdeva v knjigarno Mladinska knjiga. Malo sva pobrskali, gledali, kaj bi bilo najbolj primerno. Zato sva se odločili, da ji kupiva knjigo Agathe Christie, saj, Natalija izredno rada bere kriminalke. Izbira je bila zelo velika in težka, nekaj je bilo tudi novosti, ponujajo se še druge možnosti, tako da sva izbirali med Agatho Christie, med Sherlockom Holmesom, celo sva zasledili akcijo kuharske knjige, ker je mlada mamica in novopečena, zelo rada kuha in se uči, sva pomislili, da bi ji morda kupili tudi kuharsko knjigo. Vendar ker je zelo vešča računalnika in kar danes resnično najdeš vse recepte, veliko drugih stvari na računalniku, sva se odločili, da kuharske knjige ne bova kupili. Bolje, da kupiva, neko knjigo, ki jo bere za zabavo, za prosti čas, ki je napeta in do konca branja je konec nepredvidljiv. Ker je bila Agatha Christie v akciji, sva tako kupili zbirko treh Agath. prosili sva vljudno prodajalko, da jih tudi lepo zavije, s pentljo, da bo darilo res popolno. Utrujeni in izmučeni od celodnevnih popoldanskih nakupov sva se vendarle odločili, da pojdeva domov. Doma je bilo potrebno vse odložiti, pospraviti, dati na pravo mesto, v hladilnik, na balkon, ustrezne predale. kar sva kupili, tudi začimbe, sva uredili tudi poličko z začimbami. Darilo za Natalijo sva pospravili.